Wir haben im Fischereiausschuss einen tragfähigen Kompromiss erarbeitet, der dafür sorgt, dass die Mittel des Vorjahres weitgehend erhalten bleiben. Es ist wichtig, dass wir die finanziellen Möglichkeiten haben, um ein dauerhaftes und zukunftsweisendes Fischereimanagement zu betreiben. Die Europäische Union muss ihre Aufgaben im Fischereisektor weiterhin erfüllen können. Wir wollen eine dynamische Entwicklung fördern. Dies betrifft auch die Pilotprojekte, die der Meeresforschung und dem integrierten Meeresmanagement den Rücken stärken sollen.